Monsieur le Président, nul besoin de théoriser davantage sur la pollution provoquée par le plastique, il suffit de regarder les images d'une baleine en Thaïlande, morte étouffée par des sachets de plastique.

Vous observez aussi la mer Méditerranée, devenue une poubelle, avec une concentration de 250 milliards de micro plastiques, soit la plus forte concentration au monde.

Les résidus de plastique menacent la biodiversité et s'insinuent partout, et aussi dans les poissons que nous mangeons. Cette législation est, à mon sens, la première étape d'un nouveau modèle de production, celui de l'économie circulaire. Mieux consommer et mieux recycler tous ces produits plastiques dans le respect de l'environnement. Pour finir, je veux insister sur l'industrie du plastique qui devrait payer et financer un grand plan Marshall pour les océans.

Les industries ont trop longtemps considéré notre terre comme leur décharge. Chers collègues, il n'est même plus question de la survie des générations futures, mais de la nôtre. C'est maintenant ou la pollution sera irréversible.